aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement un intérêt personnel.

Selmayr à la fonction de Secrétaire général de la Commission européenne a été pour le moins contestée.

De ce fait, nous devons agir et intervenir sérieusement en matière de contrôle.